þingsályktunar um fjárhagslegan aðskilnað í rekstri útgerðar og fiskvinnslu þetta er mál sem nokkrum sinnum hefur verið hreyft af þeim sem hér stendur og meðflutningsmanni mínum háttvirtum þingmanni jóhanni ársælssyni við höfum í raun og veru verið að flytja þetta mál nokkrum sinnum á undanförnum árum hér í háttvirtu alþingi

smátt og smátt mundu opnast augu til dæmis sjálfstæðisflokksins hins mikla flokks frjálsrar samkeppni og einstaklingsframtaks og menn mundu sjá að það væri eðlilegt að fara í það að viðskipti í sjávarútvegi með ekki ómerkari afurð heldur en fiskinn okkar sem er að gefa okkur sextíu prósent af útflutningsverðmætunum þau mundu leita í þann farveg að þar sætu allir við sama borð í viðskiptum þegar fram líða stundir við höfum auðvitað gert okkur grein fyrir því háttvirtir flutningsmenn þessarar tillögu að hér þyrfti að huga að ýmsum málum og þess vegna höfum við sett þetta mál í þann búning að leggja til að það verði skipuð þriggja mann nefnd sem vinni þetta mál og menn fari sem sagt yfir það hvaða skref væri rétt að stíga en við höfum lagt það til í þessari ályktun að eins og segir alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna nefnd sem fái það verkefni að semja frumvarp til laga um fjárhagslegan aðskilnað milli reksturs útgerðar annars vegar og fiskvinnslu í landi

það er sem sagt eftir fjórtán fimmtán mánuði hér frá lögunum verði ætlað að skapa skilyrði til eðlilegrar verðmyndunar á öllum óunnum fiski á markaði og stuðla að heilbrigðum og gegnsæjum viðskiptaháttum í fiskviðskiptum og koma þannig á eðlilegum samkeppnisskilyrðum hér oft áður í greinargerð erum við að vitna til samkeppnislaga og við settum nú ný lög í þessum samkeppnislögum á síðastliðnu vori lög númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm þar sem við breyttum svolítið formi samkeppnislaganna yfir í það að

eru þau lög sett inn sem varða þær greinar hér er vitnað til í greinargerðinni varðandi lögin það er við höfum vitnað hér til tíu greinar elleftu greinar og fjórtándu greinar það er aðeins ein breyting á þessum lögum um samkeppniseftirlitið það var fellt út á einum stað í þeim greinum sem við höfum vitnað til orðin óréttmætur viðskiptaháttum það þótti ástæða til að fella það niður úr lögunum og það var gert að öðru leyti eru þau lög eins að því er varðar málatilbúnað sem hér er vitnað til síðast þegar þetta mál var rætt hér í háttvirtu alþingi urðu um þessar tillögur þó nokkrar umræður núverandi sjávarútvegsráðherra háttvirtur þingmaður einar kristinn guðfinnsson tók meðal annars þátt í þeirri umræðu og fann þessu máli ýmislegt til foráttu og hæstvirtur forseti þingsins þá halldór blöndal tók einnig þátt í umræðunni og fann þessu máli margt til

það væri litið til þess að viðskipti um ferskan fisk í sjávarútvegi væri kannski ekki alveg eins og eðlilegt gæti talist með tilliti til samkeppnislaga og þeirra reglna sem við höfum gerst aðilar að eins og

segir með leyfi forseta þingsályktunartillaga þessi á sér meginstoðir í lögbundnum markmiðum gildandi samkeppnislaga og er ætlað að þjóna þeim en í fyrstu grein laganna segir lög þessi hafa það markmið að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins markmiði þessu skal náð með því að a vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri b vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum c auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum ég var svo heppinn að ég

því sem í raun og veru þessi lög voru að marka sem ég var að lesa hér þar er vikið að frelsi og framtaki einstaklingsins til athafna þar er vikið að því að það þurfi að auka samkeppni og hún sé vísasta leiðin til að tryggja grósku og velmegun landsmanna þar er vikið að því að fjölskyldur eigi að geta fundið sinn eigi farveg í lífinu þar sem frumkvæði einstaklinganna fái notið sín og hver og einn eigi að eiga möguleika til að njóta sín í eðlilegustu samkeppnisumhverfi fyrirtæki útflutningsgreinanna verða að vera öflug segir síðan og svo segir í niðurlaginu um þennan kafla með leyfi forseta í þessari ályktun um efnahagsmál á landsfundi sjálfstæðisflokksins nýafstöðnum þrátt fyrir uppgang nýrra greina byggist velsæld íslensku þjóðarinnar enn að stórum hluta á skynsamlegri nýtingu auðlinda til lands og sjávar og svo segir mikilvægt er að umgjörð auðlindanýtingar sé í föstum skorðum og óvissa lágmörkuð og samræmis gætt varðandi nýtingu þeirra þar með finnst mér að búið sé að slá svolítið kalt sem undan var í stefnumörkun sjálfstæðisflokksins brustu þar með vonir mínar um það að

um það að það væri eðlilegt að skoða viðskipti með fisk hér á landi

það væru engar viðskiptahindranir

auðvitað svo eins og ég las hér upp úr lögunum um samkeppniseftirlitið samkeppnislögunum að við teljum að það sé mjög margt í framkvæmd fiskviðskipta hér á landi sem ekki standist

nauðsynlegt þess vegna að fara yfir þessi mál og þess vegna er það sem við höfum verið svo þráir í því að leggja þetta mál hér fram aftur og aftur vegna þess að við höfum í raun og veru álitið að það væri svona meginhlutaviðhorf fyrir því með stjórnmálaflokkum hér á háttvirtu alþingi að

sagði hér áðan í ályktun landsfundar sjálfstæðisflokksins að því er varðar samkeppni og að það sé í raun og veru grundvallarsjónarmið að treysta því að samkeppnislögin hafi hér að fullu gildi líka er varðar viðskipti með sjávarafla en því miður þá er ekki hæstvirtur forseti og er það auðvitað mjög leitt að það skuli svo vera það segir hér í fjórtándu greinar samkeppnislaganna með leyfi forseta þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar er samkeppniseftirlitinu heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað annars vegar á milli þess hluta rekstrar fyrirtækisins sem nýtur einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila skal þess gætt að samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis eða verndar nú er það svo hæstvirtur forseti að lögin um stjórn fiskveiða gera það að verkum að mjög margir útgerðaraðilar sem jafnframt eru með fiskvinnslu fá úthlutað á hverju ári verulegum auðæfum í úthlutun aflaheimilda við þekkjum það að það hafa verið miklar deilur á undanförnum árum um verðmyndun á fiski nánast hver einasta sjómannadeila undanfarinna áratuga leyfi ég mér að segja hefur snúist er þó við höfum á undanförnum árum búið við fyrirkomulag að því er varðar verðmyndun sjávarfangs sem byggist að nokkru leyti á störfum verðlagsstofu skiptaverðs sem staðsett er á akureyri er það auðvitað þannig því miður að fiskvinnsla án útgerðar hér á landi sem er að kaupa allan sinn afla á fiskmarkaði er að greiða miklu hærra verð fyrir fiskaflann sem hún er að vinna heldur en þau fyrirtæki sem eru með útgerð á sinni hendi og hafa fengið sérstaka kvótaúthlutun til að gera út þetta er bara staðreynd og þarf svo sem ekki að fara um langan veg til að sannreyna það menn geta þess vegna farið bara inn á vef þessarar verðlagsstofu og skoðað verð þar ég gerði það að gamni mínu í gærkvöldi ég skoðaði verðin eins og þau höfðu verið á nokkrum landsvæðum ég skoðaði vestfirði með slægðan þorsk frá því í janúar tvö þúsund og fimm til ágústloka tvö þúsund og fimm á þessu ári það kemur í ljós að meðalverð á þorski fer beint til fiskverkanda sem er oftast nær í einhvers konar tengdum viðskiptum eða þá að menn eru að útvega viðkomandi bát sem landar hjá

á þessu svæði var hundrað tuttugu og þrjár krónur á móti áttatíu og sex og sennilega eitthvað hærra ef miðað er við það að ég strikaði þarna út þau viðskipti sem voru undir þessu magni miðað við hundrað tonn ef maður skoðaði eitthvað annað svæði á norðurlandi vestra þá voru mjög góð aflabrögð þar í maí júní júlí og ágúst á þessu ári

sem oftast nær tengjast þá aflahlut eða hvort menn eru í viðskiptum á fiskmarkaði það er algerlega ljóst að fiskvinnsla án útgerðar er að kaupa hér hráefnið á miklu dýrara verði hefur reyndar orðið að selja afurðirnar úr landi á hæsta verði sem hún hefur getað og hefur gert það vel á undanförnum árum koma í kjölfarið og hirða markaðina út á kvótaúthlutunina og sín lágu verð